Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Zdaj na neki način sem počaščen, saj v tem mandatu sem prvi in tudi edini poslanec, ki se je znašel v obrazložitvenem delu kakšne preiskovalne preiskave. Zdaj, ali bom ostal statist ali bom morda določen za pričo, bo pokazal čas. v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da gre pri zahtevi za odreditev prometne parlamentarne preiskave, ki jo vlaga enainpetdeset poslancev koalicije s prvopodpisanim Branetom Golubovičem, za novo zgodbo obračunavanja leve koalicije s Slovensko demokratsko stranko, to obračunavanje pa spet temelji na zlorabi parlamentarne zakonodaje, celo Ustave Republike Slovenije. Parlamentarna preiskava ni in ne more biti sredstvo za uveljavljanje partikularnih interesov posameznih poslanskih skupin, ki želijo pod krinko in plaščem preiskovanja domnevnih nepravilnosti, ki naj bi spadale v sfero javnega dogajanja, v resnici zlorabiti institut parlamentarne preiskave in pridobiti podatke, ki so bodisi povsem zasebne narave bodisi nimajo popolnoma nobene zveze z javnim delovanjem oziroma z javnimi funkcionarji in se nanašajo na fizične osebe ali pravne osebe, ki sploh ne spadajo v sfero javnega oblastnega delovanja. Zdaj tukaj opažamo tudi neko naključje, ki pa seveda naključje ni. Namreč, ob tej vaši zahtevi za predmetno preiskavo sovpada tudi poziv premierja Marjana Šarca, poziv državnim podjetjem, da naj razmislijo, v katerih medijih bodo oglaševali in v katerih ne. Gre več kot očitno za usklajeno akcijo na relaciji kabinet predsednika vlade, kulturnega ministrstva z napovedjo zaostrovanja medijske zakonodaje ter preiskovalno komisijo pod vodstvom, naj bi jo vodil gospod Möderndorfer. Tarča je seveda že dolgo znana, Slovenska demokratska stranka in mediji, ki pač ne poročajo po oblastniškem nareku. Več kot edino je namen preiskave pridobiti vpogled v drobovje stranke SDS, jo zlonamerno diskreditirati, poskusiti paralizirati in onemogočiti pri njenem delovanju. Sama zahteva - zdaj Zakonodajno-pravna služba vas je na več mestih opozorila - je iz moje percepcije na ravni osnovnošolskega spisa, v pravnem smislu je nevzdržna, prav ste slišali, nevzdržna. Zdaj, vi ste to kozmetično popravili, ampak v vseh najvažnejših pravnih aspektih, ki razlagajo pravičnost takšne zahteve in jih je, kot že omenjeno, Zakonodajna pravna služba Državnega zbora pravilno detektirala, ste vi pri vaši zahtevi še vedno na polje pravne nevzdržnosti. Zdaj, sploh prvič, v veliki meri ali pa sploh niste izkazali javnega interesa te preiskave. Niste določno opredelili preiskovalne naloge te preiskave in v tej svoji anti-SDS vnemi se povsem požvižgate na načelo delitve oblasti. Zdaj, med temi enainpetdesetimi poslanci ste štirje univerzitetni diplomirani pravniki, dva celo z državnim pravniškim izpitom. Zdaj mene zanima, a ste vsaj vi ti štirje pravniki to zahtevo prebrali. Tudi, gospa spoštovana podpredsednica, gospa Heferle, je pravnica, mislim, da s pravniškim državnim izpitom - kako se lahko podpišete pod tako zahtevo, ki vam jo potem Zakonodajno-pravna služba povsem raztrga? Ustava Republike Slovenije pa sam Zakon o parlamentarni preiskavi ter njegov poslovnik določata, da se parlamentarna preiskava odredi o zadevah javnega pomena oziroma javnega interesa. Izkazanost javnega interesa za preiskavo je torej pogoj za ustavno dopustnost parlamentarne preiskave. Ste jo vi izkazali? Seveda je niste. Iz odredbe namreč izhaja, da je predmet preiskave v pretežni meri osredotočen na ravnanja, se pravi, na domnevne kršitve predpisov posameznih fizičnih in pravnih oseb, civilnega prava, posameznika, gospodarskih subjektov in politične stranke, ne pa na delovanje izvršilnopravne veje oblasti. Gre torej za preiskavo, ki posega bolj ali manj v zasebnopravno sfero fizičnih in pravnih oseb civilnega prava. In gospa Dijana Đuđić, ki je v aktu o odreditvi preiskave omenjena kar triindvajsetkrat, da je v Sloveniji nosilka kakšne javne funkcije - ni. Omenjena gospa ni ne državljanka ne rezidentka Republike Slovenije, vi pa sedaj meja vaše parlamentarne preiskave raztegujete do Republike Srbske, morebiti boste raztegnili celo do Avstralije, ker v v vaši zahtevi namreč omenjate celo nekdanjega večinskega lastnika Novih obzorij, žal že pokojnega Dušana Lajovica. So podjetja v zasebni lasti, ki izdajajo medije, Nova štiriindvajset TV in Demokracija, ter njihove odgovorne osebe v kakšnem svojstvu javne funkcije? Seveda niso. So člani uprave in nadzornega sveta gospodarske družbe, v tem vašem konkretnem primeru NKBM nosilci javnih funkcij? Tudi oni niso. Zasebnopravni subjekti in njihova ravnanja so seveda lahko predmet parlamentarne preiskave, ampak pod predpogojem, da je za to izkazan javni interes. Ob predpogoju, da ima dejavnost zasebnopravnega subjekta učinke na področjih, za urejanje katerih je pristojna država, ali določene povezave z državo, bodisi preko finančne podpore bodisi preko udeležbe države v gospodarskih družbah. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe je takšna opredelitev in obrazložitev javnega interesa, kot jo vi podajate, zlasti glede gospodarskih subjektov, preveč splošna, nedoločno in pomanjkljiva ter ne dosega zahtevanega standardna opredelitve javnega interesa. In tudi v tisti zadnji finalni verziji tega niste popravili, se pravi, da strokovne službe Državnega zbora sploh ne upoštevate. Tudi pri načelu določnosti raziskovalne naloge niste opravili domače naloge. ZPS o tem takole: "Posamezne točke so presplošne in nedoločne, zato naloge parlamentarne komisije niso jasno oziroma so te definirane preohlapno. Ugotavljamo, da v predmetu preiskave, nosilci javnih funkcij niso določeni. V zvezi s tem izpostavljamo, da je lahko cilj nadzorne parlamentarne preiskave le v ugotavljanju politične odgovornosti tistih nosilcev javnih funkcij, zoper katere lahko Državni zbor neposredno, ne, poudarek je neposredno, uveljavlja politično odgovornost oziroma iz funkcij v po vnaprej določenem postopku tudi razreši." Ker naj bi se ugotavljala politična odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi dopustili, danes smo slišali, sklenitev dveh posojilnih pogodb, med politično stranko in subjekti ciljnega prava, oziroma ki naj bi dopustili nezakonito financiranje volilne kampanje politične stranke, uporabljajo uporabljajo dikcijo, da funkcionarji organi političnih strank, na primer predsedniki stranke, generalni sekretar stranke, niso nosilci javnih funkcij, saj so jih na to funkcijo imenovali organi političnih strank kot zasebnopravne subjektov. To vam ne ne govori samo Zakonodajna-pravna služba, temveč tudi sodba Vrhovnega sodišča, ki bi jo lahko med vašim brskanjem tudi izbrskali, če bi imeli za to interes. In zato posledično, Državni zbor ne more ugotavljati njihove politične odgovornosti. Zdaj, ustavno načelo delitve oblasti je tudi za vas španska vas ali, bolje rečeno, "murgelska vas". Zakaj? Ta koalicija je meje oblasti čisto zbrisala. Med koalicijo v Državnem zboru in vlado tako ni nobene razlike, očitno pa si želite podrediti še sodno vejo oblasti. Spomnimo samo na tožilca Kozina, ki s tem očitno nima problema, saj je v tej hiši demokracije preferiral notri koalicijsko stranko Levica. Načelo delitve oblasti namreč določa mejo parlamentarne preiskave, vi ste jo raztegnili kar še čez sodno vejo oblasti pri tej vaši zahtevi. Še več, vi bi sami želeli biti tožilci in sodniki. Zakonodajno-pravna služba vas je tudi na tej točki ustavila. Konkretna ravnanja storitve ali opustitve državnih tožilcev ne morejo biti predmet parlamentarne preiskave. ZPS vas je prav tako opomnila, da je kazenska preiskava ena od faz kazenskega postopka, ki je v pristojnosti sodišč. Iz vašega prvega zahtevka je namreč izhajalo, da v eni zadevi teče kazenska preiskava, gre torej za odprt sodni postopek, ki zaradi neodvisnosti sodstva ne sme biti predmet parlamentarne preiskave. Še več, vi bi sedaj to mejo zakonitosti parlamentarne preiskave raztegnili tudi na preverjanje financiranje volilne kampanje, posamezne politične stranke, oziroma če je to financiranje bilo skladno z zakonom. A po veljavni zakonodaji, Zakon o političnih strankah, o tem govori, ter Zakon o referendumski in volilni kampanji, je to v pristojnosti Računskega sodišča. Tu je potrebno upoštevati tako o podreditvi parlamentarne preiskave kot v fazi izvajanja preiskave, da se prepreči nedopusten poseg v njegove pristojnosti. Zdaj, ko sem prebral to vašo zahtevo, ne, ste bili res toliko neresni, ne, da ste v tej vaši zahtevi na šestih straneh, na šestih straneh ste navajali parlamentarno preiskavo iz leta dva tisoč enajst in s tam ste se spet postavili nad Računsko sodišče, sicer ste kontradiktorno sami ugotavljali, da to sodišče ni ugotovilo nikakršnega nezakonitega "by pass" financiranja prek brezplačnih tednikov, a da ste vi to v tej preiskavi potem ugotovili. Ampak, čudno, da teh vaših lucidnih ugotovitev niso resno jemali ne na policiji ne na tožilstvu, kaj šele da bi o tem spregovoril tudi na sodiščih. Iz poročila Računskega sodišča za državnozborske volitve dva tisoč osem, ki je bil datiran s sedemnajstim julijem dva tisoč devet, izhaja sledeče - mnenje o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji, razen nekih minornih napak, navedenih, pišejo, "menimo, da poročilo o volilni kampanji Slovenske demokratske stranke, v vseh pomembnih pogledih prikazuje pravilne zneske, v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Zakonom o političnih strankah". Nadalje, mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. "Pri finančnem sodišču menimo, da je Slovenska demokratska stranka pri izbiro in porabi sredstev za volilno kampanjo v vseh pogledih pomembnih ravnala v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Zakonom o političnih strankah." Se pravi, v obdobju, za katerega vi pravite, da se je kršilo ne vem kaj, Računsko sodišče ni ugotovilo nič spornega. Zato, še vam enkrat polagam, dragi koalicijski poslanci na dušo - vi niste sodišče in hvala Bogu, da je temu tako, drugače bi še kateri od nas, poslancev z vrst SDS-a, nezakonito in protiustavno ostal brez svojega poslanskega mandata, kot se je to zgodilo leta dva tisoč štirinajst predsedniku SDS. A v enem delu je vaša zahteva za odreditev parlamentarne preiskovala preiskovalke vendarle koristna. V tistem, če bi bili pošteni in bi si resnično želeli preiskovati sporno oziroma nezakonito financiranje političnih strank iz tujine, pa tudi žepov slovenskih davkoplačevalcev, da bi v obsegu preiskave zajeli akterje, ki pa dejansko zlorabljajo medije in ga uporabljajo kot orodje političnega marketinga in s tem še kako izkrivlja demokracijo. Zato bi bilo nujno razširiti predmet in obseg te parlamentarne preiskave, hkrati pa bi s tem vendarle zadostili kriterijem tako javnega interesa, določnosti preiskovalne naloge, pa še ostali bi v obsegu, ki ne krši ustavnega načela delitve oblasti. Obseg te parlamentarne preiskave naj torej zajema še naslednja, tokrat pa res ključna vprašanja za ubranitev demokracije v naši državi. V kolikšni meri je tuj kapital zastopan v družbi Proplus in njenih medijskih derivatih, udeležen v stalni promociji in volilnih kampanjah strank LMŠ, SMC, SD, DESUS, SAB in Levice. V kolikšni meri je tuj kapital, ki je bil zastopan v družbi KBtisoč devetsto devet, lastnica Mladine, udeležen v stalni promociji in volilnih kampanjah strank LMŠ, SMC, SD, DESUS, SAB in Levice. S tem da mi vemo, da je bila družba KBtisoč devetsto devet decembra dva tisoč sedemnajst likvidirana. Kakšen delež provizije od preko državne NLB oprane milijarde evrov za iranske teroriste so prejeli posamezniki in posameznice na vodilnih položajih v LMŠ, saj je preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu odkrila, da so njihovi najožji sorodniki neposredno sodelovali pri tem kriminalnem početju. Kolikokrat in v kakšni vsoti je Branko Roglič, častni konzul Slovenije na Hrvaškem, sicer pa eden najbogatejših Hrvatov, to smo lahko brali v hrvaških medijih v predvolilni kampanji finančno podprl stranko SMC. Čeprav je to z zakonom prepovedano, in v povezavi s tem ugotavljati tudi odgovornost nosilcev javne funkcije, ne, tukaj pa govorimo o nosilcu javno funkcijo, o Miru Cerarju, takrat predsedniku vlade, danes zunanjem ministru, v povezavi z njegovo neodločno in jalovo oziroma prodano politiko do Hrvaške glede vitalnih interesov Republike Slovenije. Parlamentarna preiskava ne navsezadnje pa bi morala zajeti tudi vse občinske brezplačnike, ki so čista permanentna politična propaganda županov, ki prihajajo, seveda, tudi iz koalicijskih strank in se vsakokratnih lokalnih volitvah še intenzivira, to propagando pa plačajo seveda slovenski davkoplačevalci. Ob tem velja spomniti še na nekaj. Predsednik LMŠ in aktualni premier Marjan Šarec je že pred letom dni za lastno promocijo brez sramno zlorabil glasilo občine Kamnik, ki ga brezplačno delijo občanom, plačuje pa davkoplačevalci. Prvi dve strani časopisa Kamničanka v novembru dva tisoč sedemnajst sta namreč obsegala piar članek z naslovom Šarec v drugem krogu predsedniških volitev. S tem je Marjan Šarec osebno odprl sezono lova na davkoplačevalski denar v kontekstu občinskih brezplačnikov, saj so ga na to pred letošnjim lokalnimi volitvami na veliko posnemali številni slovenski župani. Če to lahko dela kandidat za predsednika Republike Slovenije, zakaj ne bi mogli tega delati še župani. Tako spisane parlamentarne preiskave seveda ne bom podprl. V bistvu gre za prvovrsten precedens, ko koalicija želi povsem odkrito zlorabiti institut parlamentarne preiskave zato, da onemogoča delovanje opozicije, kar je v nasprotju s temeljnimi postulati demokratične ureditve in nezaslišano postopanje v sodobnih demokratičnih republikah. Hvala lepa.